Însă interesele industriei europene trebuie să fie luate în considerare și apărate în acest proces. De aceea, înainte de a deschide negocierile, este nevoie să se depășească o serie de aspecte problematice. Am în vedere în special barierele comerciale netarifare aplicate de Japonia, care creează un dezechilibru în relațiile cu actori economici europeni.

Din acest motiv, susțin, la rândul meu, propunerea de a amâna decizia privind lansarea negocierilor pentru un acord comercial. Sunt de părere că Parlamentul trebuie să aibă posibilitatea de a se pronunța pe acest subiect, în urma unei analize în cadrul comisiei de specialitate.